Elnök Úr, miközben az EU felelős vezetői váltig azt hangoztatják, hogy a migrációs válságra csak közösen találhatunk megoldást ezzel szemben évek óta képtelenek a válság kezelésére, sőt az igazi megoldásnak éppen ők a legfőbb akadályozói. Brüsszellel szemben Magyarország és szövetségesei valós alternatívát kínálnak az EU elhibázott bevándorláspolitikájára ennek ellenére visszautasítás, elítélés és fenyegetés jut nekik osztályrészül. Mérhetetlen politikai vakságra vall, hogy az egész európai kultúránkat és identitásunkat fenyegető, sorozatos és brutális terrorcselekmények idején Magyarországot elmarasztaló állásfoglalásában Parlamentünk Ahmed H. személyében a terroristákat veszi pártfogásába, országunkat pedig lehetséges szankciókkal zsarolja. A kialakult válságos helyzetért nem Magyarországot, hanem az Unió migránspolitikáját terheli a felelősség.